Doamnă președintă, de la bun început vreau să spun că susțin raportul. Mie mi se pare că am face o muncă de mers înapoi dacă, după ce am avut alegeri în 2014 cu un cap de listă, acum venim să zăpăcim cetățenii europeni, să venim cu altă metodă. Eu cred că trebuie să consolidăm această metodă, pe de o parte, iar, pe de altă parte, trebuie să venim cu mesaje foarte clare către cetățenii noștri. Care este raportul între cele trei instituții Comisie, Parlament, Consiliu? Din punctul meu de vedere, cred că Consiliul este un blocator, deși nu sunt membri aleși. Pentru că sunt guvernele acolo în Consiliu și, de foarte multe ori, noi, Parlamentul, care suntem instituția cea mai reprezentativă, avem probleme în Consiliu cu ceea ce noi decidem aici și cred că aici mai trebuie lucrat. Mă bucur că se reamintește Comisiei că are acea perioadă de trei ani de incompatibilitate după ce nu mai sunt membri ai Comisiei. Sigur că rămâne dilema ce va face comisarul care este încă în funcțiune și va candida? Pe de altă parte, nu putem să l lăsăm să și dea demisia și să avem o perioadă goală, de șase luni, până când Comisia nouă va fi învestită.